Un journal français vient de dévoiler l'affaire. J'accuse Mme Merkel d'être à l'origine de cet affreux malheur, en ayant imposé la nomination illégale de Martin Selmayr. J'accuse Jean Claude Juncker et l'ensemble de la Commission d'avoir cédé à ces manœuvres. J'accuse le Parlement européen d'avoir fait preuve de lâcheté en s'abstenant de voter une motion de censure contre la Commission et en se contentant de voter une protestation platonique. J'accuse l'Union européenne d'avoir poussé Laura Pignataro au suicide et je demande justice pour cette femme.